Oficjalna rosyjska narracja historyczna o przyczynach i przebiegu drugiej wojny światowej to seria monstrualnych kłamstw. Mają one na celu nie tylko odwrócenie uwagi od odpowiedzialności Związku Sowieckiego za wywołanie tego konfliktu, ale przede wszystkim są obliczone na skłócenie wspólnoty międzynarodowej. Szczególnie oburzające są zarzuty formułowane pod adresem Polski, która była pierwszą i największą ofiarą zmowy Hitlera ze Stalinem.

Jeśli jakiś naród lub państwo nie potrafi wziąć odpowiedzialności za własne zbrodnie, ale przerzuca ją na ofiary tej zbrodni, nie może być wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.